Este informe recoge muchas de las enmiendas presentadas por mi Grupo para poner en valor y para priorizar la pesca artesanal como una actividad económica fundamental para mantener las zonas costeras y para reconocer el papel de las mujeres y la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo. A pesar de ello me he abstenido

Desde mi punto de vista, los aspectos que se recogen en estos dos apartados representan una amenaza para la pesca costera artesanal y tradicional.